Szukamy właściwych rozwiązań.

Sądzę, że są trzy elementy, które powinniśmy teraz poruszyć i które mogą mieć wpływ na politykę Iranu.

Turcja jest ważnym partnerem Unii Europejskiej.

Druga kwestia to współpraca z Rosją.